Señor Presidente, quiero destacar de esta Recomendación del Parlamento dos elementos positivos en primer lugar, que se anime a evitar duplicidades con la Comisión y con la Secretaría General del Consejo y, en segundo lugar, que se flexibilice el papel de la Alta Representante, que no tiene el don de la ubicuidad y que debe poder ser reemplazada por sus adjuntos o por Comisarios RELEX. Pero, por otra parte, además de estos aspectos positivos, creo que debemos ser más ambiciosos, con un Servicio Europeo de Acción Exterior que dé prioridad a los diplomáticos de los Estados miembros que cierren sus embajadas en beneficio de las embajadas de la Unión Europea. Es importante que se perciba que el Servicio Europeo de Acción Exterior es un servicio útil que ahorra costes a los Estados sin disminuir las garantías para los ciudadanos europeos en terceros países.

el contrario, un 70 son mujeres las secretarias y creo que hay que poner remedio a esta anomalía. Es un compromiso que ha adquirido usted y es una política de la Unión Europea.